Pire, ces pélagiques meurent désormais beaucoup plus jeunes, à tel point que les sardines et les anchois âgés de plus de deux ans ont disparu.

qui est compétente en la matière sur le plan international. L'Union européenne serait davantage utile si elle faisait cesser de toute urgence les rejets de produits chimiques polluants en Méditerranée plutôt que d'enchaîner les grandes déclarations sur l'environnement. Parler c'est bien, traiter les causes, c'est mieux.